Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Commissaire Moscovici, le Parlement européen fait son travail.

Lorsqu'il soutient l'urgente transparence, pays par pays, pour les multinationales, les États membres répondent à peine, et vous, Monsieur Moscovici, laissez s'enliser la discussion. Lorsque la commission TAXE exige d'accéder à des documents essentiels pour comprendre qui a laissé faire toutes ces années, son droit est raboté et, finalement, c'est bien l'exercice du contrôle démocratique qui est empêché. Le Parlement n'est pas la caisse enregistreuse des arrangements des autres.

La bataille pour une taxation juste se révèle être une bataille pour la démocratie.